Madame la Présidente, une des priorités de la Présidence du Conseil est de renforcer l'influence de l'Union européenne sur la scène internationale, et tout particulièrement en Amérique latine.

La conception actuelle des relations internationales laisse peu de place à la démocratie et aux droits de l'homme. Le Conseil souhaiterait il soutenir à travers des accords de libre échange des régimes qui violent constamment les droits de l'homme en Amérique latine? Je voudrais prendre pour exemple le Pérou, où des exactions commises à Bagua sont une terrible illustration de la manière dont l'État collabore avec les multinationales en confisquant des terres aux populations autochtones à des fins économiques.

Autre exemple notoire, celui de la Colombie, pays le plus dangereux pour un syndicaliste au vu des centaines d'assassinats perpétrés.